Spoštovani gospod predsednik, predstavniki vlade, predstavniki centralne banke, kolegice in kolegi. Najprej uvodoma, priporočila bo seveda bodo seveda v poslanski, bomo vas poslanski skupini Desus podprli. V naši poslanski skupini smo si enotni v prepričanju, da je treba definirati vzroke za nastanek tako imenovane bančne luknje ter opredeliti odgovornost za večmilijonsko dokapitalizacijo. Zato smo vseskozi trdno vztrajali na stališču, da je to nujno treba zapisati tudi v koalicijsko pogodbo. Opredelitev odgovornosti za nastalo škodo, ki hromi našo državo, je ključna za ponovno vzpostavitev zaupanja v finančne inštitucije, njihove nadzorne organe in nenazadnje, kot to radi poudarjamo, tudi v inštitut pravne države. Klub večmilijardni dokapitalizaciji pa smo bili v poslanski skupini Desusa izredno začudeni, ko so stresni testi Evropske centralne banke pokazali, da bi Nova Ljubljanska banka in tudi Nova Kreditna banka Maribor v primeru neugodnega scenarija izkazali kapitalski primanjkljaj v višini petinšestdeset milijonov evrov. S stresnimi testi se je ugotavljalo odpornost bilance stanja v obremenitvenih scenarijih. Predvidena sta bila osnovni in neugodni scenarij, odpornost bilance pa se je ugotavljala za obdobje treh let lanskega, letošnjega in pa prihodnjega. Poslovnem scenariju stresnega testa ne bi nobena od testiranih slovenskih bank konec leta šestnajst izkazovala kapitalskega primanjkljaja, po neugodnem scenariju pa bi dve banki, Nova Ljubljanska in pa Nova Kreditna banka Maribor, izkazovali manjši kapitalski primanjkljaj v v višini petinšestdeset milijonov evrov. SID banka, zanimivo, pa bi tudi ob neugodnem scenariju izkazovala kapitalski presežek. Guverner Banke Slovenije je ob tem zatrdil, da bi v primeru neugodnega scenarija banki kapitalski primanjkljaj pokrili z zadržanimi dobički, saj, kot vemo, Evropska centralna banka ne dovoljuje izplačil dobička bank, ki so bile dokapitalizirane s strani države. Poleg poročanja o ukrepih glede stresnih testov bi državni zbor s sprejemom priporočila v zvezi aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema Banki Slovenije priporočil, da v roku trideset dni, v roku tridesetih dni državnemu zboru posreduje informacijo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank, učinkovitost upravljanja bank v državni lasti ter način o reševanju posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Spoštovani, preprosto povedano, čas je, da se odkrijejo krivci, ki so dolga leta poglabljali luknjo v bančnem sistemu. Veste, na začetku je bila majhna kot špranjica, kot luknjica v ementalerju. Končala pa se je z globokim kraterjem. Izgovor, da se je vse skupaj začelo na ameriškem hipotekarnem trgu in končalo v našem dvorišču pred našimi vrati, je preveč preprost in preveč prikladen. Času konjunkture je bil trg zasičen s poceni denarjem, banke pa so kredite izdajale brez resne presoje o kreditni sposobnosti posojilojemalcev. V teh krajih bi se temu reklo kar tako čas palec. S tem denarjem se kar nekaj časa dobro lagodno živelo, ta si je kupil avto, drugi jahto pa vikend na morju, spet tretji je dobil velik puf, velik kredit, pardon, za svoje gradbeno podjetje, dokler je v obtoku veliko poceni denarja, je življenje za nekatere kot pogled skozi rožnata očala. Pa se zgodi kriza v ZDA in se bliskovito razširi po celem svetu in se krediti naenkrat podaljšujejo. Kar naenkrat banke obtičijo z nasilnimi naložbami in v njihovo dokapitalizacijo je treba zmetati enormne količine denarja kot v brezno brez dna. Torej, gremo iz ene skrajnosti v drugo. Prav si smo plačali ta račun, občutili najbolj so ga pa občutili tisti, ki so že v tem trenutku na socialnem dnu in ki ni mar za jahte drage avte, križarjenja, ki nimajo ob koncu meseca niti za položnice in za pokritje najosnovnejših izdatkov. V Mariboru temu rečemo, ko nimajo niti kaj za v pisker dati, in to je zastrašujoče in zaskrbljujoče. Prelaganje krivde kar tako vsepovprek iz enega na drugega, brez resne ocene, brez resne analize, pa seveda ne bom tukaj omenjal ukrepe, Hypo banke, ne pomeni čisto nič. V poslanski skupini Desus smo trdno prepričani, da je treba zahtevati odškodninsko in materialno odgovornost članov uprav ter nadzornih svetov. To zagovarjamo predvsem zato, ker menimo, da je niz številnih dokapitalizacij pripeljal do učinka, ki mu v ZDA pravijo too big to fail. Gre za prepričanje, gre za prepričanje, ki vlada med velikimi, med velikimi sistemskimi bankami, da jih bo iz zagat večno reševala država, ker so preprosto preveliki da bi jih pustila crkniti. V poslanski skupini Desus se trdno zavedamo, da je krpanje bančne luknje zahtevalo ogromno sredstev, ki zaradi tega žal niso bila porabljena za financiranje najbolj pomembnih ali pa bistveno pomembnejših področij, katere Desus vseskozi zagovarja in jih izpostavlja. Težko pričakovano valorizacijo pokojnin baje, da bojo letos, pričakujemo, da bomo jo vendarle dočakali in da bomo namenili denar tudi za pokojnine, ki se že kar vrsto let niso usklajevale. Nadalje, za javno zdravstvo, nadalje za socialo in nenazadnje tudi za gospodarstvo. Prav uspešno gospodarstvo razumemo kot temeljni pogoj za oblikovanje družbe blagostanja in uveljavljanje vseh socialnih in ekonomskih pravic. Pogoji za uspešno gospodarstvo pa so temelji zdravih sistemskih bank. Raziskava vzrokov za nastanek tako imenovane bančne luknje ter opredelitev odgovornosti članov uprav ter nadzornih svetov dokapitaliziranih bank naj dokončno prekine desetletno obdobje dajanja posojil za menedžerke odkupe in podobne in nasedle investicije na podlagi znanstev ter izmenjavi uslug. Nenazadnje kolega je že povedal: "V koalicijsko pogodbo smo zapisali: "Preiskava bančne luknje in opredelitev odgovornosti. Drugič bančna sanacija in aktivni pristop pri reševanju slabih terjatev."" Mi koalicijsko pogodbo razumemo kot obligatorni dokument in se ga bomo trdno držali, tako na tem kot na vseh drugih segmentih. Ob zaključku. V poslanski skupini Desus bomo zato predlog priporočil podprli v želji, da slabi praksi za vedno prekinejo in da se ponovno vzpostavi bančni sistem, vreden suverene države, kot je Slovenija. Čisto na koncu, pa nikakor ne najbolj pomembno. Končno želimo bank, ki bodo servis tako fizičnim kot pravnim gospodarskim subjektom, in takšne banke, ki se bodo zavedale svojega osnovnega poslanstva in bodo družbono družbeno odgovorne v pravem pomenu te besede. Hvala lepa.